Er hat sehr klar zum Ausdruck gebracht, dass er den Preis für das verleiht, was in der Vergangenheit geleistet worden ist, und dass er und das Komitee diese Preisverleihung aber auch in dem Bewusstsein beschlossen haben, dass die Europäer auf dem besten Wege sind,

Wir wissen, wir sind auf dem Weg die Leistungen der Vergangenheit zu verspielen. Wir haben einen Haushaltskompromiss im Gepäck gehabt, als wir nach Oslo gefahren sind, der schlechter und schwächer ist, als eigentlich vertretbar wäre. Der Rat jagt die Europäische Union in eine Verschuldungssituation, die er anderswo aufhalten will. Das Auseinanderklaffen von Commitments und Zahlungen ist absurd. Herr François Hollande, hinter dem ich in Oslo gesessen habe, weiß sehr genau, dass auch er sein erstes großes Versprechen, nämlich den Wachstumspakt zu garantieren, mit diesem Haushaltskompromiss gebrochen hat. Meine Damen und Herren, wir saßen dort auch hinter Herrn Samaras,

Auch das wussten wir schon, als wir in Oslo gesessen und den Preis entgegengenommen haben.

Wir finden eine Zerstrittenheit, die schlimmer ist als vor jedem anderen Gipfel des letzten halben Jahres. Das Van Rompuy Papier setzt ein paar neue Punkte, gibt andere auf, und Deutschland, ja, das so sehr auf der Bankenunion und der Bekämpfung der eigentlichen Wurzeln der Krise bestanden hatte, blockiert jetzt wesentliche Teile der Bankenunion.

Heute Morgen las ich im Figaro, dass einige Europäer zu einem Putsch des Europäischen Parlaments aufgerufen haben. Ich dachte natürlich sofort Das muss von Cohn Bendit stammen.

Das Europäische Parlament soll putschen. Die haben erkannt, wirklich erkannt, dass die jetzigen Staats und Regierungschefs nicht in der Lage sind, jenseits der nationalen Interessen die Einigung voranzutreiben. Lieber Martin Schulz, das Europäische Parlament muss diese Rolle spielen. Ich weiß nicht, was sie mit dem Putsch meinen. Ich glaube, sie spielen darauf an, dass wir stärker auf die Vertragsveränderungen und die Fortsetzung des europäischen Einigungs und Friedenswerkes hinarbeiten sollen. Lade sie für Januar ein, lade Delors und Schmidt zu uns ins Parlament ein!